neysla á fíkniefnum löglegum og ólöglegum sérstaklega er samfélagsbrestur í samfélaginu og hefur verið að gefa eftir á síðustu missirum og fíkniefnin flæða nú yfir samfélagið eins og holskefla daglega eru fréttir af þeim áhrifum sem þau hafa og valda á samfélag okkar dag frá degi lítil börn eru að finna fíkniefni heima hjá sér og éta þau eins og hvert annað eitur fullt af ungu fólki leggur líf sitt í rúst á örfáum missirum varla komið af barnsaldri forvarnir hafa ekki fylgt eftir hvað varðar alvarleika meinsins það er fyrst og fremst tvennt sem við getum gert til að mæta neyslu á fíkniefnum það er annars vegar að efla forvarnir og hins vegar að byggja upp öflugar meðferðarstofnanir forvarnir og öflug meðferðarúrræði skipta þarna öllu máli þyngd refsinga skiptir þarna litlu máli tel ég og ég held að það geti hreinlega orðið til þess að gera vandann enn alvarlegri að þyngja refsingar við smábrotum og hliðartengdum afbrotum eins og smygli á fíkniefnum og fleiru ég held að fyrst og fremst þurfum við að efla forvarnirnar gífurlega og styrkja meðferðarúrræði það er til dæmis óviðunandi að s á á skuli árlega þurfa að berjast fyrir

við þurfum að efla forvarnirnar stjórnmálaflokkarnir hafa stundum tekið þetta upp það muna allir eftir loforðinu um milljarð til forvarna í fíkniefnamálum hér fyrir nokkrum árum síðan það gekk ekki eftir nema að mjög litlu eða jafnvel engu leyti eins og svar hæstvirtur

er ráðið sem dugir til að berjast gegn fíkniefnum það vitum við öll öflugar forvarnir sem ná til barnanna strax í grunnskóla öflugar forvarnir sem er fylgt eftir í framhaldsskóla það er eina leiðin til að koma í veg fyrir vaxandi neyslu á fíkniefnum það er að reka hér gífurlega öflugar forvarnir og við eigum að verja til þess svo miklu miklu meiri fjármunum af því ef eitthvað er fjárfesting í mannauðnum ef eitthvað er fjárfesting í börnunum þá eru það forvarnir gegn neyslu á fíkniefnum þess vegna beini ég þeirri spurningum nú til nýs heilbrigðismálaráðherra hæstvirtur hvernig eigi að standa að þessum málum á næstu missirum hvort eigi að auka fjármagn verulega til forvarna vegna fíkniefna og með hvaða hætti eigi að verja þeim fjármunum